Mais lorsque les membres de cette maison, à force de travail et de conviction, affirment une position argumentée lorsque nous défendons ce qui ressemble à un intérêt général européen face à des États crispés, la situation change du tout au tout. Dans ce débat sur la supervision européenne, le Parlement a joué ce rôle. Au sujet du Comité européen du risque systémique, pour lequel je suis le rapporteur fictif de mon groupe, j'ai défendu, comme la rapporteure, Mme Goulard, une ligne ambitieuse.

Parce que la Banque centrale européenne est bien la seule institution communautaire dans cet ensemble, et parce qu'elle a fait preuve de sérieux. Par charité chrétienne, je tairai les noms de toutes les institutions et de tous ces grands personnages qui ont subitement disparu pendant la tempête. Nous pouvons nous déclarer heureux d'avoir eu, au moins, un capitaine à bord au plus fort de la crise. Je serais donc rassurée de voir demain la surveillance macroprudentielle adossée à une institution communautaire forte, alors que la surveillance microprudentielle restera forcément morcelée.

L'avenir montrera si des aménagements seront nécessaires, mais il est essentiel de partir sur des bases saines car les risques systémiques affectent l'ensemble du secteur bancaire européen et mondial.